Es la consecuencia directa de las políticas nefastas, hostiles, de migración y fronteras de la Unión Europea. Seguimos exportando armas a países de conflicto, seguimos expoliando recursos y alimentando guerras de donde huyen millones de personas y, cuando llegan —las que llegan—, las metemos en tiendas de campaña en condiciones infrahumanas y les negamos el derecho de pedir asilo. Debemos reubicar inmediatamente a todas y cada una de esas personas, no solo a niños y niñas, y no solo de Moria, también en Samos, en Quíos, en Calais y en todos los campos que se extienden a lo largo de nuestro territorio. Debemos acabar con la militarización de las fronteras.

Ayer, la presidenta de la Comisión dijo en este Pleno que la Unión Europea tenía retos por delante. La Unión Europea tiene retos y obligaciones hoy, aquí, en el presente respetar y cumplir el Derecho internacional. No podemos mirar al futuro viendo la muerte pasar.